Señora Presidenta, en el principio fue Túnez el origen de la Primavera Árabe, pero también de esa dimensión humanitaria de lo que hemos mal llamado la crisis de los refugiados. Por tanto, celebramos aquí un informe que cristaliza el caso positivo de un país que ha conseguido demostrar que no todo ha sido infierno árabe, sino, efectivamente, un tránsito a la democracia y a la Constitución, pero que recuerda a la Unión Europea la necesidad de ser globalmente relevante, tener una política exterior de estímulos positivos y no solamente de mirada negativa y remordimiento de conciencia después hacia la orilla sur del Mediterráneo y de corregir también la política humanitaria en la gestión de esa dimensión terrible de refugiados que vienen de la orilla sur. Y la ocasión —y pongo el acento— es el código de visados para la introducción de los visados humanitarios en origen, en embajadas y consulados de la Unión Europea, porque pueden marcar una diferencia y mostrar que no solamente en el caso bilateral de Túnez, sino en el aprendizaje de las lecciones que se desprende de esa experiencia, la Unión Europea ha mejorado también.